Madame la Présidente, chers collègues, c'est une très bonne nouvelle notre Parlement demande l'élaboration d'une stratégie macrorégionale pour les Alpes.

L'Union européenne est un vivre ensemble, une union des peuples sur un territoire partagé. Depuis des décennies, les villes et villages de montagne, les stations de ski et les parcs naturels coopèrent de manière spontanée au delà des frontières, au jour le jour, pour répondre à leurs défis communs. Ils attendent de l'Europe qu'elle les aide à coordonner leurs efforts, à l'échelle d'un massif, pour une stratégie et une vision d'ensemble et, ainsi, à mobiliser plus de financement.

Une macrorégion ne signifie pas une nouvelle institution extraterritoriale.

L'Europe peut aider et le volet transnational de la coopération territoriale permettra à l'avenir d'appuyer ce type de coopération au delà des frontières.

Les frontaliers sont les oubliés de l'accord budgétaire, que ce soit sur le plan des infrastructures, avec la baisse des crédits du mécanisme d'interconnexion ou sur celui de la politique de cohésion, avec une baisse des crédits pour le transfrontalier.

Comme mon groupe, le PPE, je m'oppose fermement au paragraphe 5 de la résolution, qui limite arbitrairement l'aire de cette macrorégion. Pour conclure, les coopérations transfrontalières de ce type sont l'exemple même d'une intégration européenne au quotidien. Je souhaite vraiment qu'elles soient suivies de réels efforts et de réels projets.